także ta agresja pokazała, jak niewiele tak naprawdę Europa chce i może zrobić, by bronić pokoju i bezpieczeństwa w starciu z Rosją.

niewielu przywódców miało odwagę mówić o tym głośno. Tylko prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński rozumiał, że brak zdecydowanej reakcji na obecność rosyjskich wojsk w Gruzji zachęci prezydenta Putina do stosowania identycznych metod w przyszłości. I prezydent Putin zastosował je. Wojna na Ukrainie, aneksja Krymu, rosyjska obecność w Syrii czy trwająca nieustannie wojna informacyjna to dzisiejsze skutki bierności Unii Europejskiej w tamtym momencie, 10 lat temu.